hæstvirtur forseti eins og aðrir ræðumenn hér í dag þá lýsti ég auðvitað miklum harmi vegna þeirra atburða sem áttu sér stað í parís í síðustu viku og raunar einnig vegna þeirra hryðjuverka annarra sem framin hafa verið á undanförnum dögum og vikum og ber auðvitað hæst sprengjuárásin í beirút og hryðjuverkin gagnvart rússnesku farþegaþotunni á sínaí þessir atburðir og kannski ekki síst atburðirnir í parís

það mikla ófriðarástand sem ríkt hefur á síðustu árum fyrir botni miðjarðarhafs og raunar víðar en einkum í sýrlandi og írak og það er að koma í ljós sem margir óttuðust að þessir viðburðir á því svæði

miklu víðar og miklu nær okkur heldur en í upphafi virtist viðbrögð stjórnvalda hér á landi hafa eins og komið hefur fram í þessari umræðu verið varfærin en mótuð af festu

og taka ákvarðanir á vel grunduðum forsendum við getum ekki horft fram hjá því að ógn af hryðjuverkum getur náð til íslands og við þurfum auðvitað að tryggja það að þær stofnanir hérlendis sem hafa hlutverki að gegna í því að verjast árásum og aðgerðum af því tagi hafi til þess mannafla búnað og fjármagn til að bregðast við með réttum hætti auðvitað verðum við að gæta þess eins og fram hefur komið hjá öðrum ræðumönnum hér í dag að í okkar viðbrögðum þá gætum við alltaf meðalhófs og gætum þess að ganga ekki á þau grundvallarréttindi borgaranna sem samfélag okkar er byggt á